Non è scritto da nessuna parte quale sarà l'ordine delle liste e sarebbe saggio e intelligente da parte di tutti i partiti politici europei avere una rappresentazione equilibrata. Noi oggi abbiamo un Presidente della Commissione che viene dal Lussemburgo e quindi francamente non mi sembra questo un argomento sensato.